ég hef ekki í þessu máli í mínum ræðum nú né heldur í fyrri málflutningi haldið fram sakleysi framsóknarflokksins ég hef einmitt vakið athygli á því oftar en einu sinni í þessu ræðupúlti að við þurfum að ganga í gegnum ákveðið endurmat þess sem við

sögu sem munu verða þjóðinni affarasælastar og ég held reyndar ef menn vilja endilega vera hér með syndaregistur þá væri nær að háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson svaraði þingheimi því í hvaða stjórnmálaflokki hann var og hvar hann stóð í pólitík þegar samþykktur var e e s samningurinn milli íslands og brussel sem er í rauninni afdrifaríkastur í þeirri stöðu sem við erum í núna og það eru ekki bara orð mín fyrir því ég hef skilið orð forsætisráðherra